Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Ratspräsidentin!

Das ist hier doch eine absurde Verkehrung der Inhalte und eine absurde Verkehrung der Dinge.

Das geht nicht, dass solche Dinge in Griechenland gemacht werden. Ich wundere mich übrigens über diese Form der Ressourcenverschwendung.

Wir haben da mehrmals darauf gedrungen, dass dieses Verfahren beendet wird, weil es eine Frage von Glaubwürdigkeit ist.

Ich kann Ihnen sagen, worum es geht. Es geht um den Versuch, ein Exempel zu statuieren, um anderen Beamten klare Signale zu senden Meldet nichts nach Brüssel, bevor wir nicht das Häkchen daran gemacht haben. Die Chance zur Manipulation muss erhalten bleiben. Darum geht es in Wahrheit. Diese Lektion, die den griechischen Beamten erteilt wird, ist zu verwerfen und ist ausgesprochen schädlich.

Mir hat mal ein griechischer Beamter berichtet, wie er seinen Bericht an die EU Kommission schreibt. Er kommt am Sonntag ins Amt, schließt sich ein und macht erst dann die Tür auf, wenn der Bericht fertig ist.